Toen Zweden in 1984 een transactietaks invoerde, verplaatste meer dan dertig procent van het handelsvolume zich naar Groot Brittannië en ook Japan stopte er om deze reden mee.

Een transactietaks vergroot de kosten van beleggen, vermindert het handelsvolume en verhoogt de volatiliteit. De invoering van die transactietaks via nauwere samenwerking is ook nog volkomen illegaal.

Als er effecten zijn op de interne markt, mág een maatregel níet in het kader van een nauwere samenwerking worden ingevoerd. En de transactietaks hééft effecten op de interne markt. Dit geeft aan dat zowel de Commissie als het Parlement, dat een amendement hierover van mij verwierp, schuldig is aan misleiding en machtsmisbruik. Het is een slecht idee, het is een illegaal idee en we gaan het tóch invoeren.